Im weltweiten Vergleich hat die EU bereits sehr hohe Sozialstandards. Das ist schön, aber auch teuer. Man muss sich die soziale Säule auch leisten können. Angesichts der wirtschaftlichen Lage der EU sind zusätzliche Anliegen ein Risiko. Sie können die Wettbewerbspositionen der Unternehmen schwächen und Investitionen behindern. In den schwächeren Ländern der Eurozone und Osteuropa können so Probleme entstehen. Kleinere Unternehmen werden mehr betroffen sein als große. Wir befürchten, dass die sozialen Indikatoren genutzt werden, um weitere Bereiche zu vereinheitlichen und mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene zu ziehen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten hat sich nach vielen Jahren der Kohäsionspolitik kaum angeglichen und nicht verbessert. Während sich manche der stärkeren Länder zusätzliche Regeln und somit Kosten leisten könnten, können die schwächeren Länder oder auch kleinere Unternehmen das häufig nicht. Während Industriebetriebe aus stärkeren Ländern dann profitieren könnten, weil ihre Konkurrenz geschwächt wird, dürfte der Ruf nach mehr innereuropäischen Transfers und einer höheren Belastung des Steuerzahlers folgen, zum Beispiel mit einer europäischen Arbeitslosenversicherung oder anderen Stabilisierungselementen für die Eurozone. Wenn die EU die Wettbewerbszone einzelner Staaten schwächt, muss sie auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und genau das wollen wir nicht.